predsedujoči. Ker me je kolegica podučila, da ni replike na repliko, samo še nekaj. Jaz v svoji razpravi, gospod Horvat, nisem z besedo, žalil slovenske katoliške Rimskokatoliške cerkve. Pa mi povejte, pa mi povejte, kje. Zadeva pa zgodba okrog Zvona ena in Zvona dva vse podobna, kaj od tega ne drži. Ne drži, da so cerkve, da so, cerkve ob nedeljah prazne, da se število vernikov pada iz leta v leto? Jaz mislim, da to so dejstva. In dejstvo je tudi, da ima cerkev več kot dovolj dela tudi s svojim izobraževalnim sistemom, če hoče, da bojo starši še pošiljali otroke k veronauku. Da ne bom rekel, pa bil nesramen. Pa bom rekel, da naj varnostnike noter, uvedejo, da bo otrok, varen, da času verouka, po vseh teh zgodbah, ki jih zdajle poslušamo zadnja leta, prek medijev. Sram me je, da je prišlo do tega. Samo toliko. Hvala lepa.